Pe de o parte, este un raport ambițios, pentru că încearcă să găsească soluții la marile provocări ale acestui moment pe de altă parte, este un raport echilibrat, care încearcă să răspundă preocupărilor legitime ale noilor state membre de a beneficia într un mod echitabil de politica agricolă comună. Insist în mod special asupra articolelor care se referă la arhitectura politicii agricole comune.

Desființarea acestora ar duce la distrugerea PAC sau la transformarea acesteia într o politică lipsită de posibilitatea de a contribui la modernizarea și la creșterea competitivității agriculturii. Desființarea pilonului de dezvoltare rurală ar fi o greșeală și o frână în calea modernizării agriculturii în întreaga Europă, dar mai ales în statele membre noi.

Agricultorii europeni sunt obligați să respecte cele mai înalte standarde privind calitatea, ceea ce se reflectă în calitatea alimentelor consumate de europeni și în competitivitatea noastră pe plan internațional. Dar, pentru a respecta aceste standarde, agricultorii trebuie sprijiniți. O politică agricolă comună bine construită și bine finanțată înseamnă alimente sigure și de calitate pentru europeni. Consider că prin votul asupra acestui raport Parlamentul va transmite Consiliului și Comisiei un semnal clar și lipsit de echivoc în privința poziției noastre ca reprezentanți ai cetățenilor europeni.